Mâine sărbătorim Ziua Internațională a Turismului, iar Forumul pentru Dunăre din Parlamentul European va organiza o dezbatere cu tema Turismul în Regiunea Dunării pentru a pune în valoare potențialul turistic al acestei regiuni. Dezvoltarea transportului și a turismului pe căile navigabile interioare poate contribui la dezvoltarea durabilă a turismului cultural, a turismului în natură și a turismului de recreere. O politică europeană eficientă în domeniul turismului are nevoie de o strategie, de un plan de acțiune, dar și de resurse financiare adecvate. Relansarea turismului, parte integrantă a politicii industriale europene, reprezintă un obiectiv strategic pentru ocuparea forței de muncă. Recunoscând legătura strânsă dintre turism și transporturi, solicităm Comisiei și statelor membre să modernizeze infrastructura națională, regională și transfrontalieră pentru diversele moduri de transport. Susținem promovarea sistemelor integrate de vânzare electronică a biletelor pentru diferite mijloace de transport și solicităm o cartă a drepturilor și responsabilităților turiștilor, care să cuprindă principii privind accesibilitatea, furnizarea de informații, transparența prețurilor și compensațiile. Nu în ultimul rând, condițiile de muncă sunt esențiale pentru calitatea serviciilor turistice.